În contextul intrării în vigoare a regulamentului Schengen modificat pe 7 aprilie anul acesta este important să știm că la Comisia Europeană există fonduri pentru securitatea internă a Uniunii din care fiecare țară a primit bani prin programe naționale,

Și Slovenia a primit bani pentru a asigura fluiditatea traficului pentru cei care trec granița Slovenia Croația.

Foarte important este cum au fost cheltuiți acești bani și cât de mult au fost accesați de către statele membre. În primul rând trebuie cumpărate scannere mobile și fixe pentru ca datele de identitate ale persoanelor care trec granița să poată fi verificate rapid în bazele de date. O astfel de verificare durează zece secunde. Dacă pe ecranul unic al scannerului apare o problemă cu privire la acea persoană atunci se verifică separat.

De aceea sper că Slovenia, Ungaria, România și alte țări care încă nu au făcut o vor face acest lucru în cât mai scurt timp tocmai pentru a i ajuta pe cei care trec granița să o treacă rapid și pentru a le asigura securitatea și viața și sănătatea.